Egy nagyon fontos kérdésről van szó, hiszen nap mint nap több millió utas szembesül azokkal a problémákkal, hogy a fedélzetre felvihető csomagok kapcsán ellentmondásos információkkal találkoznak a légitársaság honlapján, és adott esetben csak a reptéren szembesülnek azzal, hogy

Ilyen esetekben pedig a légitársaságok aránytalan mértékű pótdíjat szabnak ki, és nem egy esetben megalázó helyzetbe kerülnek emiatt az utasok.

Az Európai Parlament már többször foglalkozott ezzel a kérdéssel, de én magam is úgy gondolom, hogy szükség van egy egységes utasjogi chartára, ami ezt a kérdést is rendezi. Több előttem szóló kiemelte már a zenészeket, a női táskák kérdését, én a fogyatékkal élők ügyeit szeretném kiemelni. Az ő önálló életvitelükhöz szükséges eszközök, gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek fedélzetre való felvitelével kapcsolatban semmilyen önkényes előírás nem megengedhető, hiszen itt az állampolgárok jogairól beszélünk.